Monsieur le Président, chers collègues, l'architecture de l'Union économique et monétaire a beaucoup évolué ces dernières années avec le développement de l'union bancaire et de l'union des marchés des capitaux, ainsi qu'avec la mise en place du Mécanisme européen de stabilité, qui a joué un rôle majeur pour garantir la stabilité de la zone euro lors de la crise des dettes souveraines en rassurant les marchés et en fournissant une aide financière à différents États membres. Parce qu'elle est, aujourd'hui encore, vulnérable face aux risques de déstabilisation économique et financière, il convient d'aller plus loin dans la construction de l'Union économique et monétaire en transformant le Mécanisme européen de stabilité en Fonds monétaire européen. Cette nouvelle étape doit renforcer et améliorer l'efficacité de la zone euro afin de la rendre plus résiliente et de renforcer la protection de nos épargnants. Ce fonds devra avant tout poursuivre le travail du Mécanisme européen de stabilité dans la prévention et la gestion des crises. Mais de nouvelles fonctions devront lui être attribuées pour encourager les investissements et être le filet de sécurité du fonds de sauvetage des banques. Avancer sur l'Union économique et monétaire ne pourra se faire sans légitimité démocratique, voilà pourquoi le Parlement européen devra être pleinement associé, tout comme les parlements nationaux.